Señora presidenta, comisaria, lamentablemente hace tiempo que valores esenciales de la construcción europea, como el pluralismo político, la independencia del Poder Judicial o los derechos fundamentales, no pueden darse por sentados se producen retrocesos alarmantes, y no solo en Hungría o Polonia. Sabemos bien que la democracia exige no solamente instituciones fuertes, legitimadas por el voto, sino sociedad civil y organizaciones no gubernamentales que sean capaces de sostenerse frente a cualquier riesgo de persecución. Y, por eso, la desafección que produce en particular en la generación más joven este auge de populismo, de xenofobia y de retroceso en los valores y los pilares esenciales de la construcción europea debe ser combatida con un instrumento como este, un instrumento que tiene sentido el instrumento de soporte y de apoyo a los valores esenciales de la Unión. Pero debe ser complementario de los fondos existentes en los Estados miembros, de los fondos nacionales, y debe aprender de la experiencia exitosa de los fondos ya practicados, como el European Instrument for Democracy and Human Rights y, sobre todo, debe ser compatible con el apoyo moral, jurídico y político que merecen las organizaciones no gubernamentales que se encuentran en riesgo, por ejemplo la de los voluntarios españoles Proem AID